v redu, zdaj sem v drugem letniku, sicer smo v karanteni pa delamo od doma. ja. ocene so v redu, slabo, dobre, odličnih je malo manj, drugače pa ja. Nazadnje smo pisali psihologijo, test je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del so bila, jih je bilo deset vprašanj in imel si deset minut, da si jih rešil. In prvi del mi je šel odlično, imel sem samo eno napako, ki sicer pa to, da v bistvu nisem uspel rešiti, ker sem razmišljal, izločil sem dve vprašanji, nisem pa vedel, če je prva ali pa tretja, mi je na koncu zmanjkalo časa, tako da niti ene nisem označil. potem drugi del pa je bil, smo mogli pisati na list in v bistvu ja, mi je šlo kar dobro. Kaj pa ... Ja v bistvu najprej smo se pogovarjali preko Discorda, to je tak program za, bolj za gejmerje oziroma za tiste, kateri igrajo igrice, da se pogovarjajo pa lahko pol tudi pokažeš, sharaš svoj screen. in, zdaj pa je v bistvu postalo ful popularno, da smo začeli uporabljati Zoom, ker lahko si narediš, ne vem, virtualni background in ... Tako da, večkrat po pouku se dobimo na Zoomu, ne vem, šest fantov, včasih se nam še kdo drugi pridruži. drugače pa problem je tako ali tako vedno, da vsi živijo bolj v okolici Maribora, ne ravno v centru, tako da jaz, ko sem v centru Maribora, se nimam ravno z dostimi za družiti. najbližje je Hanan, samo on ravno ne hodi ven. Drugače pa drugi najbližji je Lan, ki živi pod Pohorjem, to pa je to, ja. ... Pa pri tebi v službi? Ja, ja, seveda pač, jaz ne ravno smučam, ampak bordanje. moj cilj je bil, da bi se naučili obrat za sto osemdeset stopinj. v bistvu imel sem v načrtu, da bi zdaj hodil s prijatelji med počitnicami smučat, sicer pa je na Pohorje zdaj v bistvu zaprto, tako da se ne bo nič iz tega. Zdaj pa po počitnicah pa tudi ne vem, če se bom šel vsakič testirat, ko bom šel na Pohorje. v bistvu, ja, med sošolci sem pač v razredu sem jaz edini, ko bordam, oziroma kakšna sošolka. Je pa dosti sošolcev, s katerimi bi tudi mogli lani iti na tekmovanje v bordanju in je na koncu pač glih te se začela korona in je tisto odpadlo, tako. To je bilo prvi primer, ko zaradi korone nekaj odpadlo. Ja, se spomnim. spomnim se tudi to, da ko sva s sedežnice gledala, sva se pogovarjala, da niti ne izgleda tako strmo. Samo v bistvu, ko sva prišla na tisti klanec dol, je skoraj bilo devetdeset stopinj navzdol. spomnim se tudi tega, da pod, pri vsakem ovinku sva najprej načrtovala, kako ga bova med drevesi zvozila. mislim, da sem po vsakem ovinku sem se lahko samo tako ustavil, da sem v sneg vrgel, drugače pa ja. Spomnil sem se na tvoje dolge nohte, mislil sem si: "Ubožec, Italijanček. Bo zdaj dobil, bil kregan pa dobil po riti, ker ti je po mojem zlomil noht." samo te si v bistvu bila dokaj prijazna, sicer pol si se malo bila sitna, da je on kriv. Ampak spomnim se tudi po offroadu, da sva bila čisto mokra zaradi snega in potem je še začelo deževati, pa bila sva čisto na drugem koncu smučišča, tako da sva mogla z gondolo čisto na vrh in pol sva se lahko komaj do hotela smučala. spomnim se tudi, da ko sva bila v gondoli takrat, se je ustavila pa sva, se je tako začela nihati gondola, da sva se skoraj v sosednjo zaletela. vem, da si bila ti na telefonu in si bila čisto na chill, jaz sem pa malo paničaril, tako da, bilo je kar zabavno. Pač, vem, da mi je učenje borda šlo kar dobro. bil sem pozitiven, sem si, pa si mi pa ti dala eno kako bi rekel, učno uro. Da pač, hodil sem še samo na najlažje proge pa še na tistih sem v bistvu plug vozil, potem pa si ti dala idejo: "Kaj pa če gremo na toto rdečo progo?" Ki je že skoraj črna, ne, ampak pač na smučkah tega ne vidiš, ko znaš. Pa sem bil tako: "Mislim, če misliš, da zmorem to, potem pa lahko greva, ne." In pol sva prišla do gor, sicer ti si se pičila dol, ti se me že po moje pri sedežnici čakala. Jaz sem se pa pač, okej, ne, saj sem se tudi hitro peljal dol za tabo, samo na mojem maksimum skillu. Točno tako. Ja. ... spomnim se pohoda v, ko smo v bistvu, prvi dan sva bila tako, kaj bova zdaj tu v hotelu, greva malo na sprehod, ne. In sva šla sprehod, eno uro sva peš rabila do mesta, ki v bistvu sploh ni bilo ne vem kaj veliko. tam sva, v bistvu jaz sem bil že cel premražen, mislim, saj je bilo kar kul, ne. in ko sva prišla, tam si mislim, da sva si naročila pico, da sva se malo pogrela. Potem pa mislim, da marširala nazaj ali sva si vzela taksi, to se zdaj ne spomnim. Ampak vem, da je bila kul good dogodivščina, sicer pa se spomnim, da te je bilo najdalje, kaj sva šla do Spara pa nazaj, ko je bilo pet minut stran, ostale dneve. spomnim se tudi nezgode, ko se nekdo vrinil pred nama, si bila ti mogoče samo malo tako: "Halo, kaj pa zdaj ti tu delaš?" Se spomniš? Se srednje strinjam. ja, slišal sem, sicer to nisva doživela skupaj, se slišal, da si imela dogodivščino na letališču. zanimivo. S kakšnim letalom pa si letela? To je bilo na potniško ali? Kulsko. ... Kulsko. Ne, v bistvu, ja, zdaj zadeva je takšna, da v je večina punc, sicer nobena mi ni ne vem kako zelo všeč. družimo se pa zelo z sošolko, s katero sva že večkrat šla sama na kosilo ali pa kaj. ampak ne vem, ne, ne izpeljuje se ne vem kako, ker ne štekam, pač občutek imam, da se ne ne vem kako ful štekava, drugače pa ja, ni ne vem kaj novega. Kaj pa ti? Pač ko jo jaz probam osvajati, se ne občutim, ko da ona ve, da jo probam osvajati. Pač taka bolj sramežljiva je, ali kako bi rekel. Ne vem, mogoče. Pač tako za foro, ker so že sošolci vsi navdušeni fejst, smo se že mogla, drugače pa pač ni ne vem kaj. Kaj zdaj že tako ali tako korona pa se, ona je v drugi regiji in ona pač ne sme priti v Maribor. Kaj pa tvoje veze, Ditka? Pač ... vem, ampak ... Tota ena veza. Ja. Pač, zdaj ne vem, če je to, če je legalno, po mojem je čisto v redu. Ja. ja, bilo je zelo zanimivo, pač Roso zato, ker sem bil prvič na motorju. zelo pomaga tista tisti kovček za motorjem, da se lahko nasloniš, da ni tako naporno, bi se mogel nonstop oklevati očeta pred mano. zanimivo je tudi v bistvu, ko nimaš strehe oziroma nekega ščita pred sabo, proti vetru in takoj, ko pogledaš stran od očeta, pač od voznikove čelade, začutiš veter, ki ti takoj vrže glavo nazaj za njim. sicer pa je čez čas postalo kar naporno, ker rit že zelo boli po parih urah vožnje. drugače pa je bilo zelo zabavno. Proti koncu sem se že tako razkomotil, da sem začel plesati na motorju, to je tudi opazil oče po senci, da je videl, da se nekaj premikala, drugače jaz nisem tega vedel, da je to ugotovil. Drugače pa ja, bilo je zelo zabavno. me pa zanima, pri katerih letih lahko narediš izpit za tvoj motor. To pa je zelo visoka starostna omejitev. Ja, imel sem v načrtu že pri šestnajstih narediti za a dva licenco, samo v bistvu, ko sem jaz to mami omenil, je vedno bila: kaj pa šola, Timi?" In sem si mislil: "Okej, to pač ne bo šlo." V zameno za motor pa sem v bistvu dobil gorsko kolo, ki je skoraj isto stane, tako kot motor. sicer mogoče malo oprema je malo cenejša. drugače pa ja, mislim, da sem se za pravi šport odločil, ker je zelo zabaven, sicer pa tudi ni zelo nevaren, zato pa je tudi zabaven. Ja. Kaj zdaj?